Ja, hvala lepa. Gospod Bandeli, današnje Delo ima članek novinarja Šuligoja, kjer piše, da na Slovenskih železnicah, močno raste promet tekočih tovorov. devetnajst procentov, veste, kaj to, to je kerozin. To je visoko strupena zadeva, ki jo med drugim poceni vozi v vozi se prek Slovenije tudi proti Nemčiji. To je ta kerozin, kjer je zaradi zlomljene kretnice prišlo do ene nesreče blizu naše obale. in, Rad bi, rad bi, tole povedal, da, ne govorimo v prazno. To so te stvari in če ni če sem jaz prej povedal, po čem, po čem je, ki, ta, ki, uporaba, uporaba tirnic, kot sem pač prej povedal, no, gre za to, da to razliko, v to, to bi mogle "kasirati" naše železnice, zaradi poceni te tarife pa mora državni proračun financirati vzdrževanje in druge stroške na železnici, ki jih ta skozi, skozi, pač zaračunavanje tovorov naših, železnicah zaračunava premalo. Tudi zaradi tega je manj denarja, kot sem rekel, najprej za vzdrževanje železnic in drugih za vlaganje v druga transportna sredstva, kar fino, razlaga, gospa ministrica, ki ima na moj govor prijeten nasmeh. Hvala.